Panie Przewodniczący! Kolejny już raz jesteśmy świadkami niepokojących wydarzeń, które zapoczątkował brak tolerancji i łamanie zasad i które doprowadziły do kolejnego konfliktu na pograniczu indyjsko pakistańskim.

wywołała gwałtowną eskalację fali protestów zamieszkiwanej przez muzułmańską większość Dolinie Kaszmirskiej.

Już samo wykonanie kary śmierci jest pogwałceniem praw i wolności człowieka.